Pero, de acuerdo con las normas europeas, la implementación de estas sanciones y la vigilancia de las mismas corresponde a los Estados miembros. Eso también es una norma europea.

Ustedes saben —o deberían saber perfectamente— que esta clase de restricciones a los viajes son decisiones del Consejo y, por lo tanto, no caen bajo el control de la ley europea, no son Union law Puede que a un ciudadano normal, un ciudadano que no es un experto en estas cuestiones, le pueda sorprender, pero a ustedes no les debería sorprender.

Y, en consecuencia, la Comisión no tiene ningún papel en controlar su aplicación y no puede iniciar un procedimiento de infracción.

Pues tendrán ustedes que estudiar un poco más, porque no les debería sorprender.

Y también, de acuerdo con nuestras normas, hemos dicho que son los Estados miembros quienes tienen que vigilar su implementación. Entonces, se trata de una norma europea que tiene que aplicar un Estado miembro y cuya aplicación tiene que ser controlada a nivel del Estado miembro.